forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú flutningsmenn þessa frumvarps ásamt mér eru grétar mar jónsson háttvirtur þingmaður og jón magnússon háttvirtur þingmaður við höfum flutt þetta mál áður hér í háttvirtu alþingi

um það að menn sem sækja atvinnu um langan veg megi sem launþegar

við atvinnusóknina frá tekjum áður en skattlagt er það er að sá ferðakostnaður sem menn leggja sérstaklega í til þess að stunda atvinnu sé frádráttarbær frá tekjunum áður en skattar eru lagðir á tekjurnar þessu ákvæði er samt í frumvarpinu okkar sett ákveðin takmörk í fyrsta lagi eru sett þau takmörk að viðkomandi þarf að sanna það með framlögðum gögnum akstursbók ef hann notar til þess eigin bifreið flugfarseðla eða ferjuseðla eða farseðlum eða öðrum þeim kostnaði sem hann sannarlega getur lagt fram vegna atvinnusóknar sinnar til þess að hann eigi rétt á frádragi frá tekjum þarf þessi kostnaður hans á heilu ári að nema hærri tölu heldur en tvö hundruð þúsund króna kostnaður undir tvö hundruð þúsund krónur við atvinnusókn fæst ekki frádreginn frá tekjum áður en skattlagt er því allir hafa jú talsverðan kostnað og einhvern kostnað þó mismunandi sé af því að sækja sína atvinnu þessum kostnaði er einnig sett hámark hæstvirtur forseti og í þessu frumvarpi er lagt til að hámarkið sem draga megi frá á ári hverju við atvinnusókn sé sjö hundruð þúsund krónur á ári og er þá meðal annars tekið tillit til þess að bensínkostnaður hefur jú mjög hækkað og ýmis annar kostnaður við ferðalög hefur hækkað á milli ára frá því sem áður var hvað svo sem framtíðin ber svo í skauti sér með þróun bensínverðs og annarra orkugjafa það vitum við svo sem ekki en við teljum að það séu full rök fyrir þessum kostnaði sem menn mega þarna draga frá hann er þá að hámarki þessar tölur sem við höfum hér lagt til hámarki sjö hundruð þúsund krónur hann fer ef menn nota eigin bifreið þá verða menn að sýna það með færslu akstursbók og annarra gagna sem staðfesta það að um atvinnusókn sé að ræða en ekki önnur ferðalög sem ekki tengjast atvinnunni þetta fyrirkomulag er auðvitað þekkt hæstvirtur forseti að menn færi akstursbók þeir sem fá greitt frá fyrirtækjum meðal annars alþingismenn þegar við fáum greitt fyrir ferðalög vegna þess að við þurfum að sækja ákveðna fundi eða ferðalög í okkar kjördæmi eða önnur þau ferðalög sem beinlínis eru tengd atvinnu okkar þá eigum við rétt á því að færa akstursbók og fá greiðslu samkvæmt því en við verðum auðvitað að sýna kostnað á móti ef sá kostnaður sem við leggjum fram ef það er tekið mark á honum af skattayfirvöldum þá er auðvitað samræmd sambærileg upphæð varðandi aksturspeningana skattfrjáls en það sem út af stendur er þá bætt á okkur sem tekjum eins mundi það vera í þessu tilfelli hæstvirtur forseti að sá sem vill njóta þess að fá að draga kostnað frá tekjum verður að sanna það

að þessi kostnaður sé réttmætur og réttfærður það eru auðvitað skattayfirvöld sem fara yfir það hvort rétt sé frá greint og menn lenda auðvitað þarna í úrtaki eins og í öðrum aðferðum þar sem skattayfirvöld eru að fara yfir það hvort rétt sé talið fram hjá viðkomandi aðila þannig að við erum ekki að leggja hér til eitthvað fyrirkomulag sem ekki er þekkt í kerfinu þetta fyrirkomulag er þekkt en hefur hingað til náð til þess að einhver annar greiði ferðakostnaðinn heldur en viðkomandi launþegi það er atvinnurekandinn

víkkað út og nái yfir venjulega launþega sem ferðast um langan veg til atvinnusóknar og hafa af því verulegan kostnað og við gerum ekki greinarmun á því hvort sá kostnaður verði til með flugferðum ferjufargjöldum langferðabifreiðagjöldum eða aksturs á eigin bifreið eingöngu að kostnaðurinn sé sannaður það þýðir auðvitað að menn þurfa að halda utan um gögn sín og færa fram rök fyrir því að högum þeirra sé þannig háttað að atvinnusókn þeirra sé dýrari heldur en annarra hér teljum við að sé um samkeppnismál að ræða enda sé hér um kostnað sem til fellur varðandi öflun atvinnutekna og markmiðið er auðvitað að ná sérstaklega til þeirra sem þurfa að sækja atvinnu um langan veg

það hefur nú kannski oft verið þörf á því að flytja þetta mál ég hygg hæstvirtur forseti þó að oft hafi verið nauðsynlegt að flytja það þá sé nú alveg sérstök þörf að flytja þetta mál og fá það afgreitt hér í háttvirtu alþingi og vonandi þá sem lög þegar þar að kemur og ég vænti þess að þau orð hæstvirts fyrsta forseta þingsins um það að almennt eigi að vinna að því að afgreiða mál verði til þess að þetta mál fái að koma aftur út úr nefnd eftir skoðun í viðkomandi nefnd og verði hér tekið til afgreiðslu við aðra umræðu og síðan þriðju umræðu og væntanlega samþykkt sem lög það virðist algjörlega ljóst hæstvirtur forseti að brátt muni verða hér á landi verulega aukið atvinnuleysi mun meira atvinnuleysi heldur en við höfum átt að venjast og jafnvel meira atvinnuleysi heldur en við höfum bara áður séð alla vegana á síðustu áratugum hæstvirtur forseti og það eru einnig líkur á því því miður að þetta atvinnuleysi geti vaxið mjög hratt á næstu mánuðum það er margt sem bendir til þess þó sá sem hér standi vonist vissulega til þess

ég hef heyrt stjórnarliða hæstvirtur forseti nefna það að atvinnuleysi hér á landi geti á næstu mánuðum farið yfir tíu prósent ég vænti þess hæstvirtur forseti að við þurfum ekki að vera svo svartsýn en hvað um það það eru allar horfur á því að hér fækki verulega störfum það hefur verið og mun fækka störfum hjá fjármálastofnunum bönkum og fjármálastofnunum það mun fækka störfum í byggingariðnaði verkamannavinnu við byggingariðnað í framhaldi af því mun fækka störfum iðnaðarmanna þegar saman dregur á byggingarmarkaðnum hægar heldur en samdrátturinn hjá byggingarmönnum og iðnaðarmönnum í kjölfarið á því og loks og síðast en ekki síst er rétt að vekja athygli á því hæstvirtur forseti að enn sem komið er þá þráast stjórnvöld við það að lagfæra þá stöðu í atvinnumálum sem þau hafa tök á og þá á ég við það að hér vilja menn ekki auka þorskaflann eins og allt bendir nú til að sé mjög eðlilegt að við gerum við núverandi aðstæður bæði líffræðilegar forsendur eins og sjómenn líta á þær og ekki síður þær forsendur okkar að í okkar þjóðfélagi þurfum við nýjar tekjur nú sem aldrei fyrr auknar tekjur þess vegna er það hæstvirtur forseti að í upphafsorðum mínum sagði ég að oft hefði

og aldrei meiri ég vænti þess vissulega að stjórnvöld sjái skynsemina í því innan tíðar að auka þorskaflann

ég held að það sé sú aðgerð sem við eigum auðveldast með að framkvæmda og þurfum minnstu til að kosta við þurfum einfaldlega að taka þá ákvörðun að auka veiðina við eigum öll tæki til þess að ná í aflann og mannskap og skip og vinnslustöðvar og markaðir eru fyrir hendi þannig að þar er auðvitað hæstvirtur forseti auðveldast að bregðast við því að auka atvinnuna en eins og nú horfir þá er mjög margt sem kallar á það slík tillaga sem hér er lögð til verði samþykkt vegna þess að hún auðveldar fólki þá ef það lendir í atvinnuleysi að sækja atvinnu á milli staða um lengri veg og ekki er nú vanþörf á eins og horfurnar eru því miður í okkar landi um þessar mundir hér er sem sagt verið að leggja það til að launþegar fái þennan rétt og það gæti orðið til þess ef atvinnuleysi eykst mjög hér á landi að menn sjái sér frekar hag í því að sækja atvinnu á milli staða heldur en ella væri og það drægi þá úr því að menn leiti inn á atvinnuleysistryggingar og atvinnuleysisbætur en auki líkurnar á því að menn sjái sér hag í því að sækja atvinnu þó fyrir því þurfi að hafa vegna ferðalaga þannig að ég

ég vil líka benda á það hæstvirtur forseti að varðandi sjávarbyggðirnar sem orðið hafa fyrir niðurskurði í þorskafla á síðastliðnu ári og einnig á þessi þá var hér af hendi ríkisstjórnarinnar talað um sérstakar mótvægisaðgerðir sem gætu orðið til þess að styrkja stöðu byggðarlaganna og styrkja stöðu fólks sem byggi á svæðum þar sem hefði orðið samdráttur í atvinnumöguleikum og slík tillaga sem hér er mælt fyrir hún gagnast mjög vel í því tilfelli þegar menn verða að horfa á mótvægisaðgerðir til þess að halda uppi atvinnu og auka atvinnusóknina

og þess vegna er það lagt hér til hæstvirtur forseti að þessi frádráttarliður sé settur inn í skattalögin

og reyndar hygg ég hæstvirtur forseti að ég er ekki viss um að menn hafi almennt stöðu til þess að sækja upp í þá upphæð þó kann það að vera í einstaka tilfellum ég bendi á það til dæmis að

á austurlandi og væri kannski að fljúga þangað á sunnudagskvöldi og kæmi til baka á föstudagskvöldi að það er enginn smákostnaður sem fylgir því að fljúga á milli egilsstaða og reykjavíkur ég veit að það getur hver háttvirtur þingmaður í þessum sal reiknað það með auðveldum hætti í hvaða upphæðir það stefnir á ári ef menn ætla að stunda atvinnu sína vel og þurfa að haga atvinnu sinni svo sem ég nefndi í þessu dæmi hæstvirtur forseti ég vænti þess að þetta þingmál fái nú góða og efnislega umfjöllun í nefnd og þegar því er lokið munu menn koma með þetta út úr nefndinni með þeim hætti sem nefndarfólkið telji að eigi að vera það getur vel verið að menn vilji setja þetta í einhverjar frekari skorður og útfæra þetta með einhverri viðbótarútfærslu það mætti til dæmis velta því fyrir sér varðandi akstur eigin bifreiðar að þetta væri þá lágmark einhverjir ákveðnir kílómetrar sem menn yrðu að sækja atvinnu til þess að eiga rétt á

og ég bendi á það hæstvirtur forseti að ég held að ég fari rétt með það að þeir þingmenn sem keyra daglega til akraness að þeir fái þann ferðakostnað viðurkenndan við atvinnusókn til alþingis þannig að við höfum fordæmin ákaflega nálægt okkur hæstvirtur forseti og þurfum ekki að leita yfir lækinn að slíkri viðmiðun ef það væri eitthvað sem þingmönnum fyndist að ætti að vera til viðmiðunar í þessu máli en efnislega legg ég auðvitað sérstaka áherslu á það að við erum hér að hvetja til þess að fólk leiti lausna við að reyna að halda uppi atvinnu og afla sér tekna það held ég að sé mikið mál hæstvirtur forseti undir núverandi kringumstæðum að þannig sé unnið á háttvirtu alþingi að við reynum allt sem við getum háttvirtir þingmenn til að tryggja það að sem mest atvinna haldist uppi í landinu og fólk sjái sér hag í því að stunda atvinnuna hvar svo sem hún er í boði hæstvirtur forseti og þar með minnka atvinnuleysið bætur og kostnað okkar atvinnuleysi og ekki síður hæstvirtur

þannig að ég tel að í þessu frumvarpi séu margar hliðar sem eigi að horfa á sem hvetjandi og að það sé allt að vinna fyrir ríki og ríkissjóð að halda uppi atvinnu annars vegar og halda uppi tekjum og okkur mun ekki veita af í núverandi kreppu að komast út úr þeim vandræðum sem við erum því miður búin að koma okkur í þó það megi deila um það hæstvirtur forseti hver eigi þar mesta sök og hvernig aðdragandinn var þá er alveg ljóst að íslenska þjóðin er því miður stödd frammi fyrir því að þurfa að takast á við hörmulega niðurstöðu í þeim efnum hvort sem við erum að tala um færri hundruð milljarðanna eða fleiri þá er alveg ljóst hæstvirtur forseti að þær byrðar verða þungar til næstu ára sem á þjóðinni eru að lenda og okkur ber auðvitað sem

leggja til eina hugmynd inn í þann farveg sem getur orðið til þess að auka atvinnusókn á landinu og hvetja til hennar og gera fólki mögulegt að sækja atvinnu þó því fylgi talsverður kostnaður og ferðalög ég held hæstvirtur forseti að við verðum að horfa á þetta raunhæft út frá þessum sérstöku forsendum

í þjóðfélaginu ég vil einnig láta þess getið hæstvirtur forseti að slík tillaga sem við erum hér að flytja er þekkt í lögum annarra landa meðal annars í noregi og þess vegna er hægt að sækja fyrirmyndir þangað um hvernig menn megi draga kostnað vegna atvinnusóknar frá tekjum sínum áður en skattlagt er og ég hvet til þess hæstvirtur forseti að menn líti á efni þessarar tillögu með mjög jákvæðum augum og sérstaklega við núverandi ástand eins og ég hef hér rakið og það sé full ástæða og aldrei fremur en nú að ýta undir það að slík tillaga sem hér er lögð til verði samþykkt hún færir launþegum aukinn rétt hún býr til frádráttarreglur þegar menn sækja sér atvinnu og tekjur og það er okkar hagur þjóðfélagsins í heild að hér höldum við uppi sem allra mestri atvinnu og sem mestri tekjuöflun því það er auðvitað það sem mun fleyta okkur í gegnum þá erfiðleika í framtíðinni að halda hér uppi atvinnustiginu og tekjum fólksins því nóg er nú samt um byrðarnar sem lenda á íslensku þjóðinni að því er varðar kostnað af ýmsum ástæðum sem hafa fylgt þeirri stöðu sem við erum komin í kostnaði vegna lánsfjármagns hvort sem það eru gengistryggð lán eða vísitölutryggð lán þetta er auðvitað hluti sem í núverandi stöðu sem aldrei fyrr kristallast með þeim hætti að okkur ber að taka alveg sérstaklega á þessum málum og ég vil vekja athygli á því hæstvirtur forseti að við í frjálslynda flokknum höfum lagt hér fram sérstök þingmál sem snúa að tvennu er varðar lánamál fólks það er annars vegar að það verði unnið markvisst að því að afnema verðtryggingu á lánsfé og hér stefnum við í sambærileg lánakjör og lánafyrirgreiðslu eins og þekkist í nágrannalöndunum hér í kringum okkur og við höfum einnig lagt fram þingmál um það að þegar fólk sé að breyta lánasamningum sínum eða sækja um húsnæðislán eða íbúðalán þá þurfi ekki að greiða af slíkum gjörningum stimpilgjöld hvorttveggja til þess fallið að létta álögur á íslenskan almenning vegna fjármagnskostnaðar sem er úr öllu hófi i dag hæstvirtur forseti og öllum hlýtur löngu að vera orðið ljóst að er ekki með neinu sambærilegu lagi hér á landi eins og gerist í öðrum löndum það hefur aldrei verið meiri nauðsyn hæstvirtur forseti að vera með aðgerðir sem styrkja launþegana styrkja vinnumarkaðinn heldur en einmitt nú og ég verð hæstvirtur forseti hér í lok máls míns að lýsa furðu minni á þeirri ákvörðun seðlabankans í dag að hækka stýrivextina upp í átján prósent mér finnst það afar slæm aðgerð og tel að hún vinni gegn því að halda hér uppi atvinnustiginu í landinu og hjálpa atvinnufyrirtækjunum og fólkinu til að komast út úr þeim þrengingum sem það stendur núna frammi fyrir ég átta mig alls ekki á því á hvaða vegferð seðlabankinn er í og umboð ríkisstjórnarinnar um það að samþykkja þá vegferð sem seðlabankinn boðar í dag því þessi verk eru auðvitað á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og það þýðir ekkert fyrir stjórnarflokkana að skorast undan því eða benda á seðlabankann sem eitthvað sérstakt fyrirbæri sem sé bara hér lausríðandi eins og veikt hross um þjóðfélagið sem enginn hafi stjórn á